Ich glaube, wir sind uns alle einig, es geht hier einerseits um Hunderttausende Arbeitsplätze in der Industrie Europas, und es geht um fairen internationalen Handel und die Notwendigkeit, sich gegen Dumping angemessen zur Wehr zu setzen. Wir wollen und wir brauchen auch weiterhin eine moderne, innovative, nachhaltige und wettbewerbsfähige europäische Industrie. Deswegen müssen wir diese Frage, wie gesagt wurde, solide und gut beantworten. Meines Erachtens gibt es zwei Prinzipien, die dabei im Zentrum stehen. Erstens Wir halten uns an das WTO Recht, wir halten uns an die Regeln, wir diskriminieren nicht auch nicht gegenüber China. Und zweitens Wir sorgen dafür, dass wir wirksame Verteidigungsinstrumente gegen Dumping haben und behalten. Ich bin mit dem Grundkurs, denn Sie, Herr Kommissar, für die Kommission dargelegt haben, einverstanden. Die juristische Analyse, die ökonomische Logik und auch die politischen Notwendigkeiten führen zur gleichen Konsequenz Wir müssen unsere Antidumping Richtlinie WTO kompatibel reformieren wir müssen Verteidigungsinstrumente gegen Dumping also TDI verbessern wir müssen weiterhin die Möglichkeit haben, von Fall zu Fall, so wie die USA, auch Nicht-Standard-Methodologie anzuwenden und dabei chinesischen Unternehmen oder Branchen die Möglichkeit einräumen, zu beweisen, dass sie marktwirtschaftlich operieren. Wenn wir das tun, dann können wir die beiden Ziele, WTO Kompatibilität und Verteidigung europäischer Interessen, zur Deckung bringen.